Vreau și eu să o felicit pe autoarea raportului, doamna Striffler și pe doamna Comisar Georgieva pentru implicarea sa constantă și pentru sprijinul său pentru instituirea Corpului voluntar european de ajutor umanitar, care reprezintă, așa cum s a spus aici, un pas important în întărirea profilului internațional al Uniunii Europene, putând astfel răspunde cu eficiență sporită crizelor umanitare din țările terțe. Acțiunile derulate pînă în prezent de către Uniune stau mărturie a eforturilor noastre pentru extinderea solidarității față de persoanele aflate în dificultate și acest mecanism este cu atât mai important cu cât vine într o perioadă în care, deși numărul crizelor de această natură este în creștere, instabilitatea economică a ultimilor ani permite o susținere financiară sensibil diminuată a intervențiilor umanitare.